Obok przechodzi turysta i mówi mu człowieku, jak będziesz piłował tę gałąź, to spadniesz.

Proszę państwa, Europejscy Konserwatyści, zanim jeszcze ta grupa powstała, byli takim turystą, który mówił siedzącej na gałęzi europejskiej biurokracji piłujecie gałąź, na której siedzicie.

Ale bądźmy uczciwi! Nie można z jednej strony słusznie martwić się losem bezrobotnych i spadkiem miejsc pracy w Europie, a z drugiej strony proponować takie rozwiązania gospodarcze, które w sposób naturalny prowadzą do eksportu miejsc pracy z Europy na inne kontynenty.

Z tym trzeba skończyć. Dostrzegam w pana przemówieniu, panie przewodniczący, myślenie w dobrym kierunku.

Jak więc może Europa mówić jednym głosem na arenie światowej, jeżeli różne rządy europejskie mówią różnymi głosami? Proszę państwa, nie oszukujmy się, tak będzie. Możecie, panowie, w tej sali zaklinać rzeczywistość, twierdząc, że tych 27 rządów nie ma, ale one są. Są wybierane przez obywateli Unii Europejskiej i my bronimy prawa tych rządów do reprezentowania swoich obywateli na arenie Unii.

Ale mówiąc o tym, chcę powiedzieć, że zgadzam się z każdym głosem wypowiedzianym w tej sali.

jest przestrzenią demokracji, tolerancji i braku wojny od 60 lat. To jest coś, co trzeba utrzymać.

Największym problemem naszej wspólnoty jest to, że na poziomie deklaracji jest mówione co innego, a na poziomie faktów i tego, co dociera do obywatela, jest robione zupełnie co innego. Wierzę w Europę i my, europejscy konserwatyści, wierzymy w tę wspólnotę. Ale wierzymy w nią w jej różnorodności. Nie wierzymy w jedno nowe zjednoczone państwo, które ma stopić się w jeden naród. Ten projekt nie przejdzie. Obywatele Europy doskonale rozumieją, że można być dobrym Polakiem, dobrym Europejczykiem, dobrym Niemcem, i można żyć razem, traktując się z szacunkiem i budując razem wspólną przyszłość. Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że panu się

Chcę panu wyraźnie powiedzieć, że moim zdaniem Europa nie może starać się rozwiązywać problemów, które przed nami stoją, powtarzając błędy przeszłości. Dzisiaj, w pana przemówieniu, widzę szansę na Europę większej swobody gospodarczej, na Europę ściślejszej integracji, w tym znaczeniu mówiąc o wspólnym rynku.